He votado en contra de este informe, en primer lugar, porque en democracia las decisiones que afectan a la mayoría de la gente no son opacas, ni secretas, ni se deben ocultar sus consecuencias, pero también por el contenido del propio tratado, que supone enormes riesgos para el empleo y para las condiciones laborales, como dicen muchos informes de expertos independientes porque abre las puertas a la privatización de nuestros servicios públicos, necesarios para el bienestar de la ciudadanía porque pone en riesgo nuestros estándares medioambientales, nuestro campo, nuestra agricultura porque es un tratado que abre las puertas a que los intereses de las multinacionales estén en todo lugar por encima de los intereses de los ciudadanos. Cuando hablamos de barreras comerciales, cuando la ATCI habla de barreras comerciales para una multinacional una barrera comercial son los salarios altos, una barrera comercial son los convenios colectivos, una barrera comercial son los derechos laborales y los derechos sociales.